Also wir beantragen, dass die Diskussion in dieser Mini Plenartagung stattfindet, das heißt, nach unserer Vorstellung morgen Früh. Wenn die Sozialisten dem zustimmen, dann können wir das so machen, aber ein weiteres Verzögern, ein weiteres Vertagen der Debatte würde aus unserer Sicht nicht richtig sein.